Dat geldt ook voor goede procedures die dierenleed verminderen of waarbij minder proefdieren nodig zijn.

Lidstaten hebben hier hun eigen ethische afweging te maken. De Commissie wil uiteindelijk naar volledige afschaffing van dierproeven. Dat streven delen wij, maar we kunnen helaas nog niet zonder dierproeven en we kunnen ook nog niet definitief zeggen wanneer we dat wél kunnen.